Señor Presidente, la crisis actual es la más grave desde que existe la Unión Europea y la primera desde la creación del euro. Su complejidad y profundidad obligan a replantear las bases de una economía y de una globalización sin control ni responsabilidad. Además, tensiona el modelo social europeo y se suma a los desafíos de competitividad, envejecimiento y cambio climático. No se resolverá espontáneamente, ni a escala nacional. Exige una respuesta política y proseguir una acción decidida y sostenida a escala europea e internacional. La creación de la Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social demuestra el compromiso del Parlamento, con una respuesta democrática, para superar una crisis que todavía no ha terminado. El informe Berès aborda los problemas de la deuda soberana, los desequilibrios globales y la construcción de una gobernanza global, los pasos hacia un nuevo sistema monetario internacional, las acciones necesarias para cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y criterios para repensar el futuro de la Unión Europea. El hilo conductor es que la unión hace la fuerza. La Unión Europea no puede desaparecer cuando más se la necesita, ni resignarse a la irrelevancia. Los ciudadanos deben saber que la Unión Europea aportará valor para su futuro y los Estados miembros han de saber que apoyará sus procesos de reforma.

Por eso apoyo el informe, para que la Unión Europea cuente en el mundo.